mín skoðun er sú að þenslutímabilinu sé lokið og það sem er núna alvarlegt það er alveg rétt sem kemur fram hjá háttvirtum þingmanni það er verðbólgan miðað við það að hún er að miklu leyti vegna gengisfellingarinnar sem var þá ætti og ég tek nú undir með hæstvirtum forsætisráðherra með það þá ætti henni að linna núna seint á þessu hausti þannig að það má ekki eingöngu horfa á verðbólguna vegna þess að þá lendum við í þessari hörðu lendingu sem við höfum viljað forðast ef atvinnulífinu er látið blæða ef eingöngu er horft að verðbólgutölur eins og seðlabankinn hefur nú gert ekkert horft á það að atvinnulífið er að bresta í þó nokkrum mæli þá er hætta á að við stöndum frammi fyrir því að þegar að seðlabankanum tekst að koma verðbólgunni loksins niður að þá verði hrun í atvinnulífinu það er ekki lausn en ég ætla að segja við háttvirtan þingmann að ég er sammála formanni hans flokks vegna þess að hann spyr hver eigi að bera kostnaðinn af því að styrkja gjaldeyrisvaraforðann þá er ég sammála hæstvirtum utanríkisráðherra þegar hún hefur sagt að ríkisstjórnin muni standa að baki bankakerfinu